Jelka Godec. Gospod predsednik, moje proceduralno je še enkrat, da pozovete ministra, ker tudi generalna sekretarka oziroma državna sekretarka tvita o tem, kako zasebne šole niso del javne, ne opravljajo javne službe. Prebrala bom pa zdaj zato, ker nihče se ne želi oglasiti. Enajsti člen: Javna mreža. Za opravljanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja se organizira javna mreža, ki jo sestavljajo javni vrtci in šole, zasebni vrtci in šole ter zasebniki, ki imajo koncesijo. Hvala.